Señora Presidenta, señoras y señores colegas, aunque el motivo del debate de hoy es este importante informe sobre la reforma de la Política Agrícola Común, a mí me gustaría comentar un tema colateral que nos afecta y que podría afectar a la viabilidad de los postulados que estamos defendiendo en el Parlamento Europeo para esta reforma del futuro de la PAC. La semana que viene, la Comisión Europea presentará su propuesta sobre las próximas perspectivas financieras para el período posterior a 2014, en la que, si mis informaciones se confirman, el ejecutivo comunitario tiene toda la intención de proponer un recorte del presupuesto agrícola comunitario.

cómo hacer más verdes las ayudas de la Política Agrícola Común, proceso que nosotros queremos que no suponga un esfuerzo añadido para los productores agrícolas y ganaderos

No veo cómo, con una PAC menguada, podremos hacer frente también, por poner otro ejemplo, a la volatilidad de los precios y crear, como queremos, una línea presupuestaria que haga frente a las crisis que tanto y tan bien conocemos. La PAC no debería ser medida únicamente en términos de gasto porque, además de los bienes y servicios que nos aporta, creo que hay que dejar claro hoy más que nunca que un euro de inversión en materia agrícola genera diez euros de riqueza en el sector agroalimentario. Y esto debería ser tenido muy en cuenta a la hora de establecer el próximo marco presupuestario. Además, todo ello sin perder de vista que las negociaciones con países terceros y con la Organización Mundial del Comercio amenazan muy seriamente el que sigamos teniendo una producción agrícola y ganadera en la Unión Europea.